Afgelopen juli hebben de lidstaten een pakket aanbevelingen gekregen om de nationale financiën op orde te brengen en te houden.

De cijfers over de toenemende schuldenlast en het gebrek aan concurrentiekracht in aanzienlijke delen van Europa spreken voor zich.

Hoe die doelstellingen worden bereikt bepalen de lidstaten zelf. En de nationale parlementen verzekeren de democratische controle op concrete maatregelen. Hoe graag sommigen hier deze rol van de nationale parlementen ook zouden willen overnemen, het Europees Parlement kán die rol niet vervullen.

Het versneld verhogen van de pensioenleeftijd naar 67 jaar en het beperken van de hypotheekrenteaftrek zijn hard nodig om de overheidsfinanciën ook op lange termijn houdbaar te houden.